Já bych chtěl v prvé řadě zdůraznit, že dlouhodobý cíl je řešení formou směrnice nebo mnohostranné smlouvy.

Evropská komise navrhuje řešení nejnaléhavějších problémů, které vznikají v souvislosti s vnitřním trhem, prostřednictvím lepší koordinace daňových předpisů členských států a lepšími rozhodčími procedurami.

Evropská komise od tohoto požadavku ustoupila ve prospěch jiných iniciativ. Evropská komise si je plně vědoma dopadu smluv o zamezení dvojího zdanění na vnitřní trh, a má být tedy zahájena příprava veřejných konzultací v roce 2009 a na jejich základě Evropská komise vypracuje sdělení o svých zjištěních s návrhem vhodného postupu

Evropská rada se opakovaně zabývala tímto problémem v rámci různých iniciativ.

Nicméně tato konvence se neukázala jako velmi účinná také z důvodu, že má povahu mezinárodní smlouvy uzavřené mezi členskými státy, nikoliv povahu právního nástroje Společenství.

Otázka rozšíření rámce této směrnice by měla být předmětem dalších jednání na půdě Rady. V návaznosti na dvě sdělení Komise ke koordinaci systému přímých daní členských států na vnitřním trhu a k zdanění při odchodu bylo ECOFINEM v prosinci 2008 přijato usnesení Rady ke zdanění při odchodu, které usiluje o zamezení dvojího zdanění a koordinuje postup státu v oblasti daní při odchodu v tom smyslu, že při přesunu ekonomických aktivit z jednoho státu do druhého by měl přijímající stát v případě, že se k němu přesunou aktiva fyzické nebo právnické osoby ze státu, který uplatňuje daň při odchodu, uplatnit při prodeji majetku jako výdaj tržní hodnotu majetku, která byla vyměněna v době přechodu aktiv ze státu exitu.